Splošno znano dejstvo je, da se pripravlja projekt prenove strehe za potrebe poletnega gledališča v Križankah. Lastnika kompleksa sta Mestna občina Ljubljana in Vlada Republike Slovenije. Na vašem ministrstvu, naj bi se z Mestno občino Ljubljana že dogovorili o o celotnem lastništvu. Občina naj bi odkupila delež, ki je v trenutni lasti države. V sporazumu, ki je že v sklepni fazi, tik pred podpisom, je tudi določeno o pospešenih aktivnostih za rešitev prostorske problematike Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki trenutno deluje v teh prostorih. Pri tem pa je zaskrbljujoče dejstvo, da je predvideni rok za izselitev šole iz Križank že prvi september dva tisoč dvaindvajset. Po tem roku bodo prostori v absolutni lasti Mestne občine Ljubljana, ki bo uveljavljala svoj lastniški interes. V vodstvu šole obstaja upravičena bojazen, da bo do tega roka ne bo možno zagotoviti ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti šole. Zato na vas so naslovili dopis z opisom problematike, vendar uradnega odgovora ni bilo. Ravnatelj šole je dobil le ustno zagotovilo od vašega sekretarja, da se bo problem eventuelno reševal z najemnimi pogodbami. Vodstvo šole je v začetku tega meseca prav tako naslovilo dopis na predsednika vlade, vendar do sedaj ni prejelo nobenega odgovora. Povsem normalno in odgovorno je ravnanje vodstva šole, ki želi dobiti pojasnila glede lastništva objektov, s tem pa tudi prostorskega statusa šole. Dolžnost ravnatelja je, da vodi šolo in zagotavlja nemoten pouk, ter ustrezne pogoje za delo. Dolžnost ustanovitelja šole pa je, da mu vse relevantne podatke in izide dogajanja pravočasno in korektno posreduje. S tem bomo ohranili dobro ime šole, ki že triinsedemdeset let izobražuje na tem področju. Vodstvo šole se mora odzivati na vse pogostejša vprašanja v zvezi s tem in s to problematiko, vendar nima relevantnih odgovorov. Zadevo mora pojasnjevati svetu zavodov, strokovni javnosti, dijakom, staršem in vsem, ki skrbijo za kakovostno javno šolstvo. povsem javno šolstvo. Sprašujem vas, v kateri fazi je sporazum med vašim ministrstvom in Mestno občino Ljubljana o prodaji dela kompleksa Križanke, v katerem se trenutno nahajajo prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana . Kdaj je predvidena prodaja tega dela kompleksa, kako boste, kot ustanovitelj, reševali prostorski problem srednje šole? Ste že pripravili prijavo za na urbanistični arhitekturni natečaj? Ali nameravate graditi nov objekt za potrebe šole? Ali nameravati ali imate zagotovljena sredstva v proračunu za ta projekt? Kdaj in kam je predvidena selitev srednje šole oziroma kako boste reševali ta problem vmesnem času do dokončne preselitve šole v stalne prostore ? Hvala lepa, gospa poslanka.